virðulegi forseti hér mæli ég fyrir nefndaráliti frá allsherjarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum er varða útgáfu leyfa og fleira á fund nefndarinnar komu ýmsir aðilar meðal annars frá dómsmálaráðuneyti og sýslumannafélagi íslands lögreglustjórafélagi íslands og embætti ríkislögreglustjóra

en við gildistöku laga númer fjörutíu og sex tvö þúsund og sex um breytingu á lögreglulögum og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í héraði urðu umfangsmiklar breytingar á skipan lögreglumála ein afleiðing þeirra breytinga er að nú fara ellefu sýslumenn ekki lengur með lögreglustjórn í umdæmum sínum frumvarpið er lagt fram með það í huga að almenningur geti áfram sótt sömu þjónustu við útgáfu leyfa í sínu byggðarlagi hvort sem sýslumaður hefur einnig með höndum lögreglustjórn eða ekki nefndin leggur til þá breytingu á þriðju greinar frumvarpsins að í stað þess að allir sýslumenn á landinu nema sýslumaðurinn í reykjavík en í hans stað lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu gefi út ökuskírteini verði útgáfunni fundinn miðlægur staður hjá embætti ríkislögreglustjórans þetta helgast meðal annars af því að það er heppilegra í samskiptum við erlenda aðila að hafa einn útgefanda að öllum íslenskum ökuskírteinum auk þess sem þetta fyrirkomulag tryggir að hér á landi verður einn sameiginlegur gagnagrunnur fyrir útgefin ökuskírteini nefndin leggur til að ákvæði b og c liðar fjórtándu greinar frumvarpsins sem breytir sjöundu greinar vopnalaga þau verði þær breytingar sem viðkomandi ákvæði geyma verði látnar bíða heildarendurskoðunar vopnalaga og hvetur nefndin til þess að slík endurskoðun fari fram svo fljótt sem verða má þá tekur nefndin fram að í athugasemdum við frumvarpið er á tveimur stöðum að finna smávægilegar villur annars vegar í athugasemdum við aðra grein frumvarpsins þar sem vísað er til embættis lögreglustjórans og sýslumannsins á suðurnesjum í stað embættis lögreglustjórans á suðurnesjum og sýslumannsins á keflavíkurflugvelli eins og rétt er hins vegar ætti í athugasemdum við c lið tólftu greinar frumvarpsins að standa að útgáfa innflutningsleyfa í atvinnuskyni verði falin lögreglustjóranum á

á þingskjali þúsund sjötíu og þrjú er að finna breytingartillögur nefndarinnar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með

en þó ber að geta þess að þeir háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson og ellert b schram hafa skrifað undir nefndarálitið með fyrirvara sem lýtur að ákvæðum vopnalaga